Am votat în favoarea raportului și susțin impunerea unei alocări de minim 20 din Fondul social european pentru incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Deși statele membre au adoptat strategii în domeniu, progresele se lasă așteptate, pentru că avem nevoie de mai multă coordonare între autoritățile naționale. În loc să folosim etnicii romi ca temă de campanie, ar trebui să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor cu care ei se confruntă. Utilizarea eficientă a Fondului social european pentru proiecte interguvernamentale în domeniul educației sau sănătății poate aduce mai multe rezultate decât abordarea problemei la nivel național. De aceea, sprijin ideea ca strategiile naționale de incluziune a romilor să descrie în detaliu contribuția FSE la integrarea populației de etnie romă.